Mir ging es einzig und allein darum festzustellen, welche Länder nach der Bewertung der Kommission gut abgeschnitten haben und welche nicht. Der Sinn dieser Diskussion heute ist, über das europäische Semester zu reden und nicht generell über Probleme von Korruption und der Verteilung der Strukturfonds. Dass wir Probleme mit Korruption haben, wissen wir, aber das ist hier nicht das Thema.